Wielokrotnie już mówiłem, że integracja bez asymilacji to czysta utopia i pobożne życzenia, tym bardziej w aspekcie tzw. wielowymiarowej integracji uchodźców na europejskim rynku pracy. W mojej opinii Europa najpierw powinna zadać uchodźcom zasadnicze pytanie czy chcecie, czy jesteście gotowi i czy zobowiązujecie się przestrzegać porządku prawnego i ogólnych zasad kraju, do którego przybywacie, a więc przestrzegać prawa pracy, kultury, tradycji i obyczajów? Bo jeśli uchodźcy nie będą przestrzegać porządku prawnego i ustalonych zwyczajów, to nie zapewnimy sprawiedliwego i równego rynku pracy.